Me preocupan los más vulnerables los niños, los ancianos y el invierno.

Y me preocupa más la situación de emergencia que la de urgencia, y estamos ahora en una situación de emergencia. Señor Presidente, manifiesto mi preocupación por la falta de sensibilidad de ciertos Estados miembros. Este es un fondo para las personas, no es un fondo para los Estados. El programa de ayuda a las personas más necesitadas nos urge perentoriamente a aprobar este Reglamento. Se trata de asegurar la subsistencia diaria de millones de europeos.